Nu numai că dezvoltă o viziune, dar oferă și soluții și fac parte dintre aceia care consideră că piața unică este principalul element de coeziune al proiectului nostru european. Acest raport se adresează birocrației europene și vreau să subliniez acest lucru, pentru că solicitarea de a se reduce birocrația europeană cu 25 până în 2015 este una esențială. Atât Comisia, cât și statele membre, trebuie să procedeze efectiv la această reducere, pentru a ușura accesul cetățenilor companii și persoane individuale la o administrație mult mai fluidă și mult mai coerentă. De asemenea, doresc să subliniez componenta cu privire la recunoașterea reciprocă a calificativelor profesionale.